Wzywam więc uczestników posiedzenia ministrów spraw zagranicznych krajów Partnerstwa Wschodniego, które odbędzie się w lipcu, do oceny i rewizji stosunków Białorusi z Unią Europejską, biorąc pod uwagę to, że Białoruś nie reaguje nasze sygnały i nadal dopuszcza się łamania